Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli deputati, il voto di oggi rappresenta un passo in avanti per la protezione del patrimonio culturale nell'ambito del mercato interno e, se guardiamo indietro, come peraltro sottolineato anche dalla relatrice, non possiamo certo dire che la direttiva del 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali sia stata particolarmente efficace. Le restituzioni dei beni fra Stati membri sono state rare nell'Unione europea e non hanno potuto contrastare le perdite e gli effetti negativi del traffico illecito di beni culturali. La Commissione ha voluto rimediare a questa situazione di scarsa efficacia con una profonda riforma della direttiva. La nuova direttiva agevolerà notevolmente la restituzione fra Stati membri dei beni culturali identificati come patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, contribuendo così alla conservazione dello stesso patrimonio.

Tra le principali novità introdotte primo, l'estensione del campo di applicazione della direttiva a tutti gli oggetti culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale secondo, viene portato a tre anni il termine per presentare l'istanza di restituzione terzo, al fine di ottenere il risarcimento, l'onere della prova di dovuta diligenza per l'acquisizione del bene culturale è in capo al possessore. Infine, permettetemi di ricordare che la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito sono un compito che spetta a noi tutti e che deve essere esercitato con tutti i mezzi a disposizione. Pertanto, questa direttiva si inserisce nella prospettiva più ambiziosa di tutela dei patrimoni nazionali. Ritengo altresì particolarmente positivo che questa Assemblea abbia riconosciuto l'importanza della proposta e che si sia impegnata ad adottarla in tempi così rapidi. Desidero infine ringraziare il Parlamento e in particolare la relatrice responsabile, onorevole Vergiat, e i relatori ombra per i loro sforzi e l'impegno dimostrato nel corso delle negoziazioni. Anche in quest'occasione siamo riusciti a difendere, alla vigilia delle elezioni europee, il patrimonio culturale europeo e a dare un colpo alla malavita che organizza il traffico di oggetti d'arte danneggiando il patrimonio nazionale che è poi anche il patrimonio europeo.